Nadzorni modeli na nacionalnoj osnovi zaostajali su za financijskom globalizacijom te zaintegriranom i međusobno povezanom realnošću europskih financijskih tržišta na kojima veliki broj financijskih institucija djeluje na prekograničnoj osnovi. kriza

razotkrila nedostatke na područjima suradnje, koordinacije i povjerenja između nacionalnih nadležnih tijela. Potrebno je stvaranje kompetentnog europskog nadzora koji bi osigurao istinske i jednake uvjete za sve sudionike na razini Unije i kao takav bi utjecao na rastuću integraciju financijskih tržišta u Uniji. Financijska stabilnost je preduvjet za osiguravanje radnih mjesta, kreditiranje i rast u realnom gospodarstvu. Kako je značajna kriza, vjerujem, svoj vrhunac već dosegnula itekako smo iskusniji i znamo se nositi kada promišljamo o mogućim problemima te sam stoga podržala ovu mogućnost nadzora.